Eine solche Koordinierung hilft, dass beste Erfahrungen, neueste Techniken und innovative Ansätze bekannt gemacht und angewandt werden. Die Mitgliedstaaten werden die gemachten Erfahrungen evaluieren und die besten Schlüsse daraus ziehen. Das gilt für Tempolimits genauso wie für Alkohol Interlocks, Sehtests, Fahrtauglichkeitsuntersuchungen und für das Mitführen von Kleinkindern.